ég þakka háttvirtum þingmanni pétri blöndal fyrir hans ágætu ræðu og yfirferð um þessa skýrslu og lífeyrissjóðamálin almennt nú hefur háttvirtur þingmaður oftsinnis fjallað um lífeyrissjóðina úr þessum ræðustóli og víðar á undanförnum árum og haft sterkar skoðanir á sjóðunum tilgangi þeirra og starfsemi og svo framvegis eins og kom fram áðan sömuleiðis mig langar til að spyrja þingmanninn almennt út í niðurstöður þessarar skýrslu hverjir eru helstu lærdómar ef við getum lært af því sem fram kemur í niðurstöðu úttektarnefndarinnar ef það eru einhverjir slíkir lærdómar sem við getum tileinkað okkur

löggjafinn sem þingmenn sem alþingi

það kemur meðal annars fram í niðurstöðu úttektarnefndarinnar að nauðsynlegt sé að ráðast í heildarendurskoðun á lögum um lífeyrissjóði ég veit ekki hvort háttvirtur þingmaður er sama sinnis að nauðsynlegt sé að gera það lögum um lífeyrissjóði hefur margsinnis verið breytt eins og reyndar háttvirtur þingmaður nefndi í ræðu sinni áðan er háttvirtur þingmaður þeirrar skoðunar að það þurfi að endurskoða lög um lífeyrissjóði og þá hvernig með hvaða hætti á að fara í það er það varðandi fjárfestingarmöguleika sjóðanna og þá stefnuna með einhverjum hætti heimildir þeirra til að fjárfesta með tilteknum hætti og þrengja þá möguleika eða er nauðsynlegt að grípa